Gospodine predsjedavajući, pozdravljam izvješće Elmara Broka koje postavlja jedan jasan okvir za promicanje i vrijednosti i interesa Europske unije na globalnoj sceni. Kada se u izvješću govori o liderstvu i koherentnosti vanjske politike Europske unije onda se na jednom istaknutom mjestu spominje uloga Europske unije u jugoistočnoj Europi. I s pravom se ističe uloga Visoke povjerenice u postizanju dogovora između Srbije i Kosova. Zato ću se fokusirati upravo na ovu regiju, naglasiti da ovdje još ima nedovršenog posla i da će se po našoj politici prema ovom kutu europskog kontinenta mjeriti uspješnost vanjske politike EU a jer kako ćemo govoriti o Europskoj uniji kao globalnom igraču ako ne znamo pokazati vodstvo u politici prema području koje je okruženo članicama Europske unije. Stoga pozdravljam napore i Europske komisije i kolega iz Europskog parlamenta, pogotovo u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Posebno izdvajam BiH jer je ona u ovom trenutku najveći izazov za ostvarivanje naših ciljeva stabilnosti i prosperiteta u jugoistočnoj Europi. Napori povjerenika Fülea u postizanju dogovora u BiH i pristup koji je on izabrao ovoga puta ulijevaju nadu da se konačno prepoznalo kako su separatizam i centralizam dva jednako opasna ekstrema za stabilnost i opstojnost te višenacionalne države. Ipak apeliram da se dodatno radi na usklađenosti poteza država članica na ovom području, što će se sasvim sigurno reflektirati i na opću snagu i vjerodostojnost europske politike na globalnoj razini.